virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer eitt nítján hundruð níutíu og sjö um lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins með síðari breytingum í þessu litla frumvarpi er lögð til breyting á öðrum málsl fjórðu málsgreinar þrettándu greinar laganna og er það gjört í kjölfar athugasemda sem fjármálaeftirlitið gerði til stjórnar l s r um að stjórninni bæri að hækka iðgjöld vegna tryggingafræðilegrar stöðu a deildar l s r samkvæmt athugasemdum fjármálaeftirlitsins lítur eftirlitið svo á að lögin um l s r séu sérlög sem gildi um l s r og gangi framar almennum ákvæðum lífeyrissjóðslaga laga númer hundrað tuttugu og níu nítján hundruð níutíu og sjö og því eigi þrítugasta og níundu grein þeirra laga ekki við um a deild l s r með sama hætti og hún gildir almennt um lífeyrissjóði heldur önnur málsl fjórðu málsgreinar þrettándu greinar

þessi túlkun var mönnum ekki áður kunn

það hefur verið fundað um þetta mál í framhaldinu meðal annars átti fjármálaráðuneytið fund með fjármálaeftirlitinu í maí síðastliðinn þar sem farið var rækilega yfir þessar athugasemdir og ræddar mögulegar leiðir til að bregðast við og það er í sjálfu sér einfalt að þær geta verið nokkrarlausnar það er í fyrsta lagi um það að ætla að skerða þá réttindin til að draga úr skuldbindingum sjóðsins það væri að sjalfsögðu hægt að gefa út skuldabréf eða jafna stöðu sjóðsins með fjármunum úr ríkissjóði þriðji kosturinn væri að hækka umtalsvert framlag launagreiðenda

er að vikmörk þrítugasta og níundu grein laga um almenna lífeyrissjóði númer hundrað tuttugu og níu nítján hundruð níutíu og sjö verði ótvírætt látin taka sömuleiðis til a deildar l s r og það sé þá gert með skýrri lagabreytingu þannig að það sé þá hafið yfir vafa að sams konar sveiflujöfnun megi viðhafa í uppgjöri l s r þessi árin eins og gripið hefur verið til gagnvart almennum lífeyrissjóðum það er svo að allt frá árinu tvö þúsund hefur tryggingafræðileg staða a deildar verið neikvæð og alltaf án athugasemda frá eftirlitsaðilum fram að þessu stjórn l s r hefur ávallt talið að þrítugasta og níundu grein laga númer hundrað tuttugu og níu nítján hundruð níutíu og sjö um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða ætti við um a deild l s r og þar af leiðandi talið sig fyllilega innan marka laganna þegar iðgjaldaprósentunni hefur verið haldið þar óbreyttri síðustu ár þrátt fyrir þann halla sem hefur verið á deildinni það er að sjálfsögðu rétt og skylt að taka hér af allan vafa og því er með frumvarpinu lagt til að farin verði þessi leið og lögum um l s r breytt á þann hátt að sömu reglur gildi um a deild l s r og aðra lífeyrissjóði hvað varðar svigrúm fyrir sveiflur á þessum tímabundnu erfiðleikatímum í stöðu lífeyrissjóðanna þetta fyrirkomulag er að sjálfsögðu ekki hugsað til langrar framtíðar heldur eingöngu á meðan lífeyrissjóðirnir eru að komast yfir það óróleikatímabil sem gengið hefur yfir í þeirra málum eins og almennt í okkar efnahagslífi málefni lífeyrissjóða almennt eru í víðtækri skoðun í sérstökum þar til bærum nefndum þar sem unnið er að a að ná saman um framtíðarfyrirkomulag þessara mála og þar á meðal hvernig hinn opinberi hluti lífeyrissjóðakerfisins verði gerður sjálfbær hvað framtíðina snertir og tekist verður á við uppsafnaðan fortíðarvanda sem að sjálfsögðu þarf að undirbúa og mæta á komandi árum það er önnur saga hér er á ferðinni mjög einföld lagabreyting sem öll rök að mínu mati standa til að grípa til núna þannig að þessi lagatúlkun flækist þá ekki frekar fyrir mönnum og ég vænti þess að þingið fallist góðfúslega á að gera þessa litlu breytingu og því fyrr því betra þannig að bæði stjórn l s r fjármálaeftirlitið og fjármálaráðuneytið og aðrir sem að málinu koma séu þá sáttir við stöðu mála ég legg svo til virðulegi forseti að frumvarpinu verði vísað til háttvirtrar fjárlaganefndar